lavoro. Purtroppo la questione dei rifugiati somali a Dadaab è diventata oggetto di campagna elettorale per il presidente Kenyatta, al grido dello slogan di combattere il terrorismo. Abbiamo accolto e accettato, ovviamente, il giudizio della Corte suprema di Nairobi che afferma che tale decisione, di chiudere il campo di Dadaab, è nulla, ma purtroppo il governo a sua volta ha fatto appello e non può, a nostro avviso, dire semplicemente a centinaia di migliaia di persone di tornare alla guerra, alla fame e alla povertà estrema da cui sono fuggiti. Ricordiamo che la convenzione delle Nazioni Unite per i rifugiati vieta il rimpatrio in aree dove la loro vita e la loro libertà sono minacciate e questo è il caso certamente della Somalia, vessata da siccità, carestia, colera e violenza. Come buone pratiche da copiare c'è quella invece dell'Uganda con la sua strategia di autoaffidamento, in cui i rifugiati possono lavorare liberamente e muoversi. Queste sono le buone pratiche da copiare, non certo la chiusura indiscriminata portata avanti dall'attuale governo.